Atentatele de vineri seară de la Kano, din nordul acestei țări, ce au condus la moartea a cel puțin 185 de persoane, sunt unul dintre cele mai barbare acte de până acum revendicate de Boko Haram. Nigeria este, pe de altă parte, așa cum se știe, de zeci de ani, teatrul unor confruntări între creștini și musulmani. Agravarea situației de securitate este, însă, în această clipă evidentă și nu cred că mai poate fi ignorată. Acțiunile grupării Boko Haram amenință echilibrul întregii țări și nu puține sunt vocile care se întreabă chiar dacă, în acest moment, Nigeria nu este pe punctul de a dispărea. Susținerea noastră este, deci, mai mult ca niciodată, necesară pentru instaurarea unui climat de toleranță și respect față de libertatea de religie din Nigeria. În fine, aș dori să atrag atenția asupra punctului 7 al rezoluției noastre comune Boko Haram amenință nu numai Nigeria, ci întreaga regiune, datorită conexiunilor potențiale cu AQMI.